Souhlasím s názorem, že zásadní důvody současné krize způsobily chyby související se snížením transparentnosti a odpovědnosti a s upřednostňováním krátkodobých finančních a privátních zájmů. V této souvislosti nabývá odpovědnost podniků za dodržování sociální odpovědnosti, ochrany životního prostředí a dodržování lidských práv, včetně finančního zabezpečení, na základním významu. Evropský sociální model se musí opírat o efektivní zamezení daňovým únikům, zaručení spravedlivé rovnováhy při ochraně investorů a dodržování sociálních i zdravotních norem.

I tento projednávaný návrh zdůrazňuje dodržování bezpečnostních opatření a sociálních práv ve třetích zemích, kde působí podniky Evropské unie. Předložený materiál považuji za výrazný posun potřebným směrem a je třeba zajistit, aby byl důsledně realizován všemi subjekty, včetně Evropské komise.